La mayoría de todos ellos votaron, en 2011, a favor de una propuesta de perspectivas financieras, elaborada tras un año de trabajo presupuestario, que tenía en cuenta las políticas europeas tradicionales y las nuevas y que financiaba correctamente la agenda europea para el crecimiento y el empleo. La Comisión presentó después, en línea con el Parlamento, una propuesta muy correcta, aunque menos ambiciosa, que ya tenía en cuenta los deseos de los Estados miembros de reducir lo máximo posible su contribución nacional al esfuerzo común. Después, las propuestas chipriotas y de Van Rompuy fueron de mal en peor, con una acusada tendencia a la baja.

Con estos precedentes, el marco financiero plurianual que puede salir de Bruselas esta semana va a reflejar unas realidades muy preocupantes. El Consejo considera el presupuesto de la UE como una carga financiera y no como un instrumento de política económica. El Consejo descarta analizar el gasto de la UE desde la óptica del valor añadido europeo. Con esta propuesta, el valor añadido europeo no existe. El Consejo sacrifica la agricultura y la política de cohesión al simple cálculo de los saldos netos nacionales.

seguirá el camino de la Estrategia de Lisboa. Y, con esta propuesta, el Consejo cede a las presiones de un Estado miembro cuyo horizonte está fuera de la Unión Europea. Esperemos que, con estos precedentes, el Consejo sea capaz de cambiar su estrategia equivocada.